Wysoki, szczególnie wśród osób młodych, i wciąż wzrastający poziom bezrobocia w Unii Europejskiej to zjawisko bardzo niepokojące i wymagające mobilizacji oraz aktywności ze strony wszystkich zaangażowanych podmiotów.

Potrzebne jest spójne podejście, które połączy zarówno inteligentną konsolidację fiskalną, niezagrażającą inwestycjom w przyszły rozwój, jak i rozsądną politykę makroekonomiczną oraz aktywne strategie zatrudnienia, które zabezpieczą zachowanie spójności społecznej. W sprawozdaniu pani Fontagné zostało wymienionych wiele działań, które powinny być podjęte przez państwa członkowskie w celu ich aktywnego włączenia w zwalczanie bezrobocia i tworzenie nowych miejsc pracy. Chciałabym zwrócić uwagę szczególnie na te działania, które są skierowane do młodych osób. Uważam, że szereg ulg podatkowych i pomoc w rozpoczynaniu działalności gospodarczej mogą być szansą dla młodych przedsiębiorczych osób, które chcą wykorzystać swoje talenty i uczynić z nich źródło utrzymania.

Badania wykazują, że miejsca pracy, które mogłyby być objęte przez osoby młode, nieposiadające dużego doświadczenia zawodowego, powstają przede wszystkim w ramach już istniejących przedsiębiorstw. Reforma rynków pracy, która będzie również obejmować zwiększenie efektywności działań publicznych służb zatrudnienia oraz rozwój systemu indywidualnego doradztwa zawodowego, będzie ważnym elementem wsparcia dla poszukujących pracy.